tilkynning um embætti fastanefnda borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda efnahags og skattanefnd formaður björgvin g sigurðsson varaformaður árni þór sigurðsson félags og tryggingamálanefnd formaður þórunn sveinbjarnardóttir varaformaður þuríður backman samgöngunefnd formaður steinunn valdís óskarsdóttir varaformaður árni þór